Azonkívül a tárgyra térve el kell mondanom azt is, hogy egyre gyakoribbak az e szolgáltatások, az e kommersz, ugyanakkor a klasszikus postai szolgáltatások nélkül ezek a szolgáltatások sem tudnak működni.

De meg kell őriznünk a rugalmasságot is, ezért örülök annak, hogy a most tárgyalt dokumentum is figyelembe veszi a helyi specifikumokat, és a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságának körét, ami rendkívül fontos a tagállamok számára. Nagyon fontos a belföldi szolgáltatásokon túl a határon átnyúló postai szolgáltatások biztosítása is, méghozzá átlátható és elfogadható árakon, a jelenkor vívmányainak felhasználása mellett, mint például a határon átívelő track and trace rendszerek, amelyek azért még mindig elég drágák a mai viszonylatokban. Végezetül fontos elgondolkodnunk az új technológiák nyújtotta lehetőségek felhasználásán.